Herr Präsident, meine Damen und Herren!

Aber um sie zu verwirklichen, brauchen wir Gesetze und Regeln. Dazu gehört meiner Meinung nach die Quote.

Frauen in Führungspositionen wirklich an der Spitze findet man kaum. Um das zu schaffen, Frau Reding, um das zu schaffen, Herr Barroso, brauchen wir eine echte, harte Quotenregelung. Ich hätte mich gefreut, wenn Sie eine ehrliche Bilanz der Nichtgleichberechtigung der Frauen in den europäischen Organen gezogen hätten, denn dann wüssten Sie, wie notwendig diese Quote

Die Quote ist das Instrument! Frau Reding, zu diesem 100. Frauentag fordern wir von Ihnen Machen Sie uns tatsächlich die Zusage, sich für eine echte Quote für Frauen in Führungspositionen wie es sie in Norwegen gibt, wie es sie jetzt auch schon in Spanien gibt, wie es sie in Frankreich gibt einzusetzen! Ich weiß gar nicht, warum das nicht schon in der Rede von Herrn Barroso angesprochen worden ist.